Sógor képviselőtársamtól szeretném közös anyanyelvünkön, magyarul megkérdezni rögzítve azt, hogy nagyon sajnálom, hogy a Bizottság képviselője már nincs itt hogy én is tapasztalom azt, hogy az őshonos magyar kisebbségek és egyéb kisebbségek helyzetével is nyilván abszolút nem törődik az Európai Unió, de tudna e esetleg a jegyzőkönyv kedvéért felsorolásszerűen példákat mondani arra, hogy milyen jogsértések történnek, és hogy az Európai Unió hogy nem törődik ezekkel és miért kell fölhívnunk a figyelmet arra, hogy nagyon rossz példával